una parte del alma de Europa. No le doy el pésame a mis amigos franceses, sino a todos los europeos. Y eso me da pie a decir que hemos construido otras cosas con mucho esfuerzo, como fue Notre Dame, como ha sido la Unión Europea y ha sido el euro, y que también son enormemente frágiles y que seguimos habiendo perdido un mandato casi entero sin haber apuntalado debidamente el euro. Por eso es muy bienvenido este intento de la Comisión y ese gran trabajo que han hecho Jonás y los ponentes alternativos para que, en criterio de ALDE, se tenga un activo europeo vinculado, atado, apoyando la moneda única que es el euro. Se habla de mutualización, se habla...

es verdaderamente boicotear. No hay nada de mutualización —y ya lo lamento, pero no lo hay—. Y se habla de que el mercado no lo querrá...

dejen ustedes que funcione esta tentativa, vamos a ver lo que dice el mercado. Es un producto europeo que apoya la moneda única europea, que supone una diversificación de activos, que supone un aligeramiento posible para los países estrangulados por las deudas —la deuda soberana—, lo que tiene un efecto posterior sobre la posibilidad de mejorar las políticas sociales, por ejemplo. Supone un intento, pese a todos los obstáculos, de empezar a crear un euro mejor y más sólido con activo financiero de respaldo, que hemos logrado que no ponga aparte, que no margine a ningún Estado del Eurogrupo —¡a ninguno!— porque, de lo contrario, hubiera fallado en su objetivo. ¿Que no le gusta al eje francoalemán? Pues que propongan algo mejor. Y, si no, por favor la cabeza alta, porque hemos sacado algo que puede orgullosamente reivindicar el euro.